Cuba está participando en la desestabilización de Iberoamérica en diversos países, como ha denunciado la propia Organización de los Estados Americanos y Cuba está dirigiendo, con Venezuela, el tráfico de cocaína para blanquear dinero para el Foro de São Paulo y organizar esta desestabilización. Es un escándalo y es muy lamentable este viaje que ha organizado —como digo— el Gobierno español, en excelentes relaciones con la dictadura